Sono stato coautore di parecchi emendamenti di compromesso per raggiungere un accordo e spero che la quadra di ciò che siamo riusciti a votare in commissione tenga non solo nel voto in plenaria, ma anche poi nelle tappe successive con il Consiglio. Questo per me è un esercizio che va collegato anche al regolamento di cui sono relatore per l'esercizio dei diritti dell'Unione europea detto in altre parole per le misure di ritorsione nei confronti di quei partner commerciali che non rispettano le misure concordate. Si tratta di modernizzare gli strumenti di difesa in una globalizzazione che deve essere sicuramente sostenibile e regolamentata e si tratta soprattutto lo dico rispetto alle osservazioni di un collega britannico prima di superare le piccinerie costanti degli Stati membri, perché se noi continuiamo a rinunciare a un ruolo protagonista della Commissione, delle istituzioni europee per la difesa

Bisognerà vedere non soltanto il rapporto con il Consiglio, ma anche poi le misure di applicazione, tenendo conto che abbiamo bisogno di questi strumenti per le nostre piccole e medie imprese, per avere dei tempi che siano quanto più rapidi e certi e per soprattutto fare una rivoluzione culturale, in un certo senso, perché difesa commerciale non vuol dire protezionismo, vuol dire invece ottenere regole che in una società globale liberale devono essere rispettate da tutti.